La relazione annuale del Mediatore europeo rappresenta come abbiamo sentito dagli altri interventi un bilancio anche di fine mandato perché l'amico Diamandouros ha deciso di interrompere il suo percorso prima della fine naturale dell'ufficio,

Questa collaborazione proficua ha dimostrato che la rete funziona e che è un validissimo strumento a sostegno dell'unione dei popoli. Mediatore e commissione per le petizioni aiutano a costruire un rapporto tra cittadini e Istituzioni europee, dando corpo ai diritti dei cittadini e tutelando il rispetto degli stessi. Oggi che l'Unione europea vacilla soprattutto sotto i colpi della crisi, questa funzione è fondamentale e sono grata a Diamandouros per averla promossa in maniera così qualificata.